Ja, hvala. Moja izvorna pobuda gospe ministrici je bila, da prepovemo ladijski prevoz živali, ker je, po moji presoji, kar sem do zdaj o tem prebral, videl in tako naprej, to barbarsko. Zdaj, ministrica, ni pokazala volje, da se to zgodi. Zato predlagam, da razpravo o tem opravimo v državnem zboru. Ministrica je več ali manj odgovarjala na ta del vprašanja, kaj se dogaja ob vstopu v pristanišče, se pravi v Luko Koper, kjer imamo slovensko veterinarsko inšpekcijo in svoje delo opravlja. Ampak ponavljam, te ladje, in to se ne dogaja samo na neki drugi strani sveta, v Indijskem oceanu, po Mediteranu plovejo tudi po petnajst dni in več in, različne organizacije, ki so vršile kontrolo nad stanjem tam, so poročale, da so živali v teh prevozih izpostavljene iz zelo velikim stresom zaradi, ladijskega prevoza, zaradi utrujenosti, zaradi, zaradi, vročinskih šokov, zaradi poškodb, zato ker nimajo veterinarske oskrbe, ki tudi ni predpisana, na teh krovih, zato ker bolne ali pa oslabele živali pač niti ne morejo tam priti do pomoči. In, zato niti ni nobenih statistik na koncu, kaj se z nimi zares na teh, na teh potovanjih sploh dogaja. Tako da jaz predlagam, da v državnem spor zboru o tem opravimo razpravo. Mislim, da je to popolnoma nepotrebno mučenje živali, ki škodljivo tako njim, kot je škodljivo tudi okolju. Ko se pogovarjamo o podnebnih spremembah, je treba izpostaviti, ne, da tukaj je ladijski prevoz velik problem, ki ga bomo morali nasloviti. Zadnjič je v javnost prišla informacija, da samo ena velika križarka porabi toliko oziroma izpusti toliko izpušnih plinov kot dvaindvajset milijonov avtomobilov. In z velikimi tovornimi ladjami to ni nič drugače. Zakaj je treba, ne vem, ovce ali pa breje telice voziti iz Luke Koper v, v Egipt je pa pač vprašanje, ki na katerega, ne znam odgovoriti. Mislim, da je to popolnoma nepotrebno in da bi lahko to enostavno v dobrobit živali prepovedali. Hvala.